Sloboda médií znamená skôr rešpektovanie práv vlastníkov, ktorí určujú obsah a charakter svojho média a podľa toho aj obsadzujú výkonné štruktúry, od šéfredaktora po grafika. Prinášajú obsah, o ktorom usúdia, že zaujme recipienta, a spracúvajú ho podľa slobodného uváženia. V mnohých prípadoch tak už dnešné médiá prerástli do podoby akejsi záujmovej skupiny, ktorá sa snaží vedome a cielene formovať názory verejnosti.

slobodné médiá budú automaticky napĺňať právo občana ako čitateľa, poslucháča či diváka, ktorý je prijímateľom ich cielene spracovaného obsahu, na objektívne informácie. Preto je pre dôsledné uplatňovanie slobody prejavu a neobmedzené zverejňovanie myšlienok dnes dôležitejšie čo najviac rozširovať slobodu prenosu neupravených informácií, ktorá umožní čiastočne eliminovať účelovú selekciu a upravovanie informácií týmito slobodne podnikajúcimi médiami. Myslím si, že v súčasnej Európskej únii už nemusíme trpieť veľkými obavami zo zneužívania médií samotnými štátnymi orgánmi. Väčšie riziko možného zneužívania práce s informáciami v médiách vidím skôr v prílišnej koncentrácii médií v rukách silných záujmových skupín a mediálnej manipulácii verejnej mienky týmito skupinami.